Herr Präsident! Am Anfang der europäischen Einigung, vor über 70 Jahren, stand schon mal die Idee einer Gemeinschaft für Sicherheit und Verteidigung. Nach über 70 Jahren ist diese Idee wieder zurück auf unserer Agenda, und viele Kollegen haben auch gesagt, warum weil sich die geopolitische Lage extrem verändert hat. Es gibt Unsicherheiten von der Politik von Wladimir Putin in Moskau bis sehr wahrscheinlich zur Politik von Donald in Washington, nicht zu sprechen von dem Krisengürtel um die EU herum. Die EU ist eine Soft Power, und das wird auch so bleiben, weil im Vertrag von Lissabon steht, dass alle Missionen der EU zur Erhaltung des Friedens unter Genehmigung der Völkergemeinschaft durchgeführt werden. Die Militarisierung der EU oder die EU als Weltpolizei kann mit dem existierenden Vertrag also gar nicht passieren.

Es kann nicht verboten sein, einen Binnenmarkt für Rüstungsgüter herzustellen, so wie es im Vertrag steht.

Ich glaube, die Diplomatie hat Vorrang, aber wir brauchen auch die militärischen Fähigkeiten unter Kontrolle der Parlamente. Ich bin auch für Flagge bei den Institutionen einen Rat der Verteidigungsminister und demnächst auch einen Ausschuss für Verteidigung hier.